No, saj to je najmanjši problem, kar se kazni tiče, ne. Spustite zakon naprej, v drugem branju dajte ven, če želite, pač, to, da bo še vedno samo originalna embalaža in popravite tisto z amandmajem, tisto, kar se kazni tiče, ne, pa bo točno to narejeno, kar je kar ste zdaj predlagala, ne. Zdaj gospod Šušmelj je, je govoril o pivu, ne, in o teh mikropivovarnah, kakšen uspeh doživljajo, kakšen razcvet. Eno je to, kar je, kolega Jelinčič omenil, kakšna je razlika med pridelovanjem vina in piva, pa nič kaj slabšalno do tistih, ki se ukvarjajo s pivovarstvom. Ravno te mikropivovarne so zagotovo tudi naš ponos in nosijo ime Slovenije v svet. Ampak, dajmo biti odkriti, kaj je ta država naredila za pivovarstvo? Poznate pivovarno Bevok? Nekdo je hotel odpreti na naši strani meje pivovarno. In ker se je toliko časa ukvarjal s tem, da bi dobil koncesijo za vodo, ki mu jo niso hotel podeliti, je šel v avstrijsko Radgono, tamle par kilometrov čez mejo, takoj je dobil koncesijo, postavil je odlično pivovarno, Slovenec. Danes pa pobira same svetovne nagrade za to pivo. Za Taka, za Kramaha in tako naprej. To je odlična pivovarna. Dvakrat sem bil že gor na obisku, enkrat smo bi z lovci, drugič smo bili, z občinskim odborom Slovenske demokratske stranke, in obakrat smo se seznanili s problematiko, ki so jo bili deležni v Sloveniji, in zakaj so gor odprli pivovarno. In pri vinarstvu ni nič drugače, s takšnimi birokratskimi ukrepi in pa z neukrepanjem. In točno to, kar je dejal kolega Tanko, vedrite tam že pet let, rezultatov nikakršnih. Včeraj, ko smo se pogovarjali o tem, in danes, ko se pogovarjamo o tem, so propadle tri dodatne kmetije, ne? Ena cela pet kmetije na dan propade v Republiki Sloveniji, vi ste pa še kar tam. Pa dajte mi en rezultat pokazati, gospa državna sekretarka. Ne da pokličete predsednika največjega, največje vinogradniške zveze v Sloveniji, da vam naj napiše mnenje. Lahko gremo na teren vprašat te male vinogradnike. Lahko gremo tudi do ta velikih, ampak mi velike podpiramo, podpiramo pa tudi ta male. Vi pa želite samo ne vem, v čigavem interesu, ne vem, kaj je od zadaj, ampak nič ne narediti za to, da bi se malo vinogradništvo ohranjalo. In kot sem včeraj že rekel in bom ponovil, to, kar je za enega butični turizem petih zvezdic, kot ga Republika Slovenija promovira, da kre v, gre v Portorož v Palace hotel in si naroči buteljko za, kaj jaz vem, sto dvajset evrov, je za nekoga za Angleža samo jih poznam, kolege, butični turizem to, da se v četrtek usede v Londonu na Easyjeta, prileti v Ljubljano, najame avto, gre na Dolenjsko, najame za štiri dni zidanico in so z družbo tam. Grejo na kopanje v Dolenjske Toplice ali pa v Šmarješke Toplice, gredo na kakšen pohod po Slakovi in Pavčkovi poti, poskusijo kakšno domačo salamo, domače pridelke in tako naprej. Za nekoga je pa to butični turizem petih zvezdic. Ampak očitno vi prepoznate butični turizem petih zvezdic samo, kjer ljudje pustijo nekaj tisoč evrov, nekdo pa, ki pride, pa če je več takih, ki pustijo denar tistim malim, ki se še nekaj bodejo s tem, pa pač vas to ne briga. In dokler bo Slovenija imela takšno strategijo, potem bo še nekaj tisoč vinogradnikov, ne kmetij, ampak še nekaj tisoč vinogradnikov propadlo v na, v naslednjih štirih letih, ker očitno ukrepi, ki ste jih danes predstavili oziroma bolje rečeno, jih niste, ne bodo šli v pravo smer. Razen če je res vaš cilj, kaj jaz vem, ene par konzorcijev, ki bojo od malih vinogradnikov odkupovali grozdje oziroma potem, če pretvorila v liter, tam za šestdeset, sedemdeset centov, to je pa to. In vsi bodo zaključili zgodbo. Imeli bodo še tistih dvesto, tristo litrov na leto zase, in to je to.